Inaczej mówiąc, ta dyskusja dotyczy przede wszystkim poszerzenia dostępności do cyfrowego świata. Moim zdaniem nie doceniamy jednak zupełnie aspektu społecznego, czyli przygotowania obywateli Unii do mądrego korzystania z dobrodziejstw cyfrowych. Sądzę także, że należałoby odrębnie potraktować ludzi starszych, których przecież mamy w Europie ponad 150 milionów. Trzeba by dla tych ludzi przygotować odrębny program edukacji, bo co z tego, że dostępność będzie szersza, kiedy duża część obywateli Unii z internetu korzystać nie potrafi.